Od ponad ośmiu lat Nigeria musi konfrontować się z poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

Ze smutkiem przyjąłem informację, że ostatnie tygodnie przyniosły kolejną eskalację konfliktu między chrześcijanami i muzułmanami oraz pasterzami i farmerami. Prezydent Buhari poinformował, że dodatkowe siły bezpieczeństwa zostały wysłane w miejsce zamieszek, aby odnaleźć winnych i pociągnąć ich do odpowiedzialności oraz zapobiec kolejnym atakom. Będziemy się zatem uważnie przyglądać, czy prezydent Buhari dotrzyma swojego zobowiązania, gdyż dotychczasowe działania nie przyniosły niestety oczekiwanych rezultatów. Ponadto powinniśmy wezwać prezydenta Buhariego do przeprowadzenia reformy nigeryjskich sił bezpieczeństwa, które nie potrafią do tej pory zatrzymać fali przemocy.